To bardzo dobrze, że od strony militarnej francuska interwencja okazała się skuteczna. Warto podkreślić, że sukces militarny nie rozwiązuje problemów politycznych, ekonomicznych i społecznych.

Mali to kraj, w którym 80 rodzin żyje z tego, co zbierze na małych poletkach to kraj, w którym 69 obywateli żyje poniżej granicy ubóstwa

Dobrze, że Komisja Europejska dostrzega te problemy i podejmuje też działania dotyczące współpracy rozwojowej. Zgadzam się, że wybory w Mali powinny odbyć się tak szybko, jak to jest możliwe, ale nie na dowolnych warunkach i nie za każdą cenę. Nie wiadomo, kto będzie kandydował, nie wiadomo, czy mieszkańcy północy kraju będą mogli brać udział w głosowaniu. Zdaniem wielu obserwatorów Malijczycy są pogrążeni w apatii, nie wierzą w to, że nowi liderzy doprowadzą do realnych i głębokich zmian.